Ces accusations relèvent de l'obsession et n'ont vocation qu'à justifier des sanctions à l'égard des Russes ainsi qu'un rapprochement plus atlantiste, comme si la guerre froide était toujours d'actualité.

Car, qui a voté une résolution afin de sanctionner le gouvernement de Viktor Orbán, officiellement pour violation de l'état de droit, officieusement pour le refus du plan de relocalisation des migrants?

Qui regarde avec bienveillance les ONG, comme celle de George Soros, qui font la promotion de l'immigration de masse et servent les intérêts politiques contraires à ceux de nos nations?

Qui s'est montré intraitable avec le gouvernement britannique sur les négociations du Brexit afin de dissuader toute autre initiative de même nature?

Pour finir, qui a créé en 2015 une task force chargée de contrôler les informations qualifiées de douteuses circulant sur la toile?

La désinformation à laquelle vous ne cessez de faire référence ne serait elle pas, finalement, une information qui ne rentre pas dans le cadre de votre politiquement correct?

Ces éléments démontrent une nouvelle fois qu'en matière d'ingérence, l'Union européenne et son Parlement ne sont pas en reste, raison pour laquelle cette institution perd en effet toute légitimité à débattre de ce sujet.